Es importante porque, en primer lugar, estamos hablando de valores básicos de la Unión Europea y de una obligación legal que figura, como se ha dicho, en el Tratado de la Unión. La crisis económica está poniendo en riesgo el modelo social europeo. Solo falta que también demos señales de debilidad en el ámbito de los derechos humanos, que es signo de identidad europea. En el proceso estamos, además, a punto de empeorar niveles de protección de derechos que parecían claros y que se ven amenazados por el proceso de reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Limitar el acceso de los ciudadanos al Tribunal Europeo es una mala noticia. Que ocurra por la actitud cicatera de algunos Estados me parece grave y preocupante, y que se haga de modo clandestino, una burla en el momento en que estamos celebrando la puesta en marcha de la iniciativa ciudadana europea. Por ello, pregunto al Consejo y a la Comisión ¿cuáles son los motivos reales por los que Francia y el Reino Unido están bloqueando este Acuerdo?